þá er ég mjög hlynntur og hlynntur þeirri nálgun sem norðurlöndin hafa verið að taka upp sameiginlega varðandi einmitt þennan þátt málsins það er að hnattvæðingin kallar á aukið samstarf norðurlandanna og enn og aftur það samstarf byggir á þessum sameiginlega menningarlega og sögulega grunni og hinum sameiginlegu gildum sem við búum að sérstaklega hvað varðar mannréttindamál sem gerir það að verkum að slíkt samstarf er merkingarbært það hefur eitthvað að segja það er eitthvað sem norðurlöndin geta sýnt umheiminum og sagt fyrir þetta stöndum við og þetta erum við ég tel reyndar að það sé ekki bara á viðskiptalega vettvanginum heldur ekki síður þegar kemur að öryggismálum til dæmis starf norðurlandanna í eystrasaltsríkjunum starf norðurlandanna í hvíta rússlandi samstarf við rússland og svo framvegis allt skiptir þetta miklu máli og eru tækifæri fyrir norðurlöndin til að dýpka sitt samstarf á þessum vettvangi hvað varðar íslensk fyrirtæki já ég get tekið undir það frú forseti með háttvirtum þingmanni að það er ástæða til að velta því fyrir sér hvort íslensk fyrirtæki séu að nýta sér n ægilega vel þá möguleika sem eru á norðurlöndunum það má vissulega segja að hér í það minnsta í umræðunni hafi

verið meira áberandi að sjálfsögðu eru gríðarleg tækifæri í ýmsum nýmarkaðsríkjum meðal annars í asíu og suður ameríku en þessi stóri og mikli markaður þessi tæplega tuttugu og fimm milljóna manna markaður á svæði þar sem við höfum þessa miklu sögulegu og menningarlegu tengingu sem er svæði sem ég fullyrði að á að vera hægt að horfa á fyrir íslensk fyrirtæki sem þeirra heimamarkað sem þeirra heimamarkað og þar af leiðandi síðan í framhaldinu möguleika á því að fara með sína vöru og þjónustu út í hinn stóra heim ég held að það sé alveg ágætis ábending hjá hæstvirtum ráðherra að íslensk fyrirtæki megi vel huga að þessu í ríkari mæli en gert hefur verið